Správa kolegyne Stavrevovej je jednou z troch správ, ktoré boli začlenené do spoločného balíčka 5 miliárd EUR. V kontexte hospodárskej krízy vidíme, že nám chýbajú financie do investičných projektov do energetiky a na rozvoj vidieka, ktorý bol najviac zasiahnutý dôsledkami hospodárskej krízy. Vítam, že Európsky parlament v hlasovaní podporil návrh nariadenia v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktoré vyčleňuje 1,5 miliardy EUR pre všetky členské štáty prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Vidiecke oblasti si môžu realizovať projekty zamerané na rozvoj širokopásmového internetového pripojenia.

Využívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy je mimoriadne dôležité pri riešení nových problémov, ktoré prinášajú zmena klímy, obnoviteľné zdroje energie, nedostatok vody a biodiverzita. Vyzývam členské štáty, aby nečakali a veľmi rýchlo upravili svoje národné plány, včas, podrobne a transparentne informovali o nových legislatívnych ustanoveniach a zároveň prijali zrýchlené a zjednodušené postupy, tak pre výdaje, ako aj pre ich vykazovanie.